Nous l'avions suggéré au lendemain des attentats de Paris et la nouvelle tragédie survenue à Copenhague n'a fait que souligner l'urgence d'une action commune.

Mme Le Pen s'est intéressée au cas de la Grèce, qui est important.

Je me réjouis, Monsieur le Président de la Commission, de la position que vous avez annoncée concernant la France.

Selon vos propres mots, Monsieur le Commissaire, elle est désormais placée sous surveillance renforcée.

L'Union lui tiendra la bride courte. Plus courte qu'à la Grèce puisque, si j'ai bien compris, elle aura trois mois là où le gouvernement grec a six mois pour apporter 4 milliards d'économies supplémentaires cette année et pour préciser les réformes concrètes qui apporteront 16 milliards d'économies supplémentaires en 2016 puis en